Monsieur le Président, nous devons instaurer une gouvernance économique afin de sortir l'Union européenne de cette crise qui perdure. Nous devons coordonner nos politiques, être transparents au niveau de la gestion de nos budgets nationaux et surtout résorber nos déficits. Mais, sérieusement, croyez vous vraiment être sur la bonne voie? La droite européenne s'apprête à supprimer tout simplement les objectifs de la stratégie Europe 2020. Elle ne veut pas mettre en œuvre la taxation sur les transactions financières, ni les euro obligations, et elle a les yeux rivés sur les agences de notation qui n'ont pas vu arriver la crise des subprimes c'est dire la confiance qu'on peut leur faire. Que les choses soient claires nous sommes dans une crise provoquée par le néolibéralisme et par la confiance aveugle que les gouvernements et l'Europe ont placée dans les marchés dérégulés. Et comment entendons nous en sortir? Par le néolibéralisme renforcé et l'austérité. Nous avons besoin de croissance, nous avons besoin de relancer la demande, et ce n'est pas en mettant nos concitoyens à genoux que nous allons y arriver. Vous êtes sur la mauvaise voie.